Köszönöm szépen a képviselő asszony hozzászólását és kérdését is.

Megértem az aggodalmát, a kritikáját is, hogy esetleg előrébb szerette volna a szóbeli választ igénylő kérdést hozni a napirendi pontok sorában.